Wenn man sich in der Politik auf ein Verfahren einigt, dann sollte man dieses Verfahren auch bis zum Schluss respektieren und auch die Ergebnisse akzeptieren. Und so haben wir die wissenschaftlich fachliche Bewertung von Pflanzenschutzmitteln dem Amt für Risikobewertung überlassen, unserer europäischen EFSA.

Wir haben gesagt Wir wollen weiterhin wissenschaftliche Begleitung für die nächsten sieben Jahre. Wir wollen zweitens den ordnungsgemäßen fachlichen Einsatz nochmal genauer definieren.

Es war ein guter Kompromiss, und es war auch eine richtige, angemessene Entscheidung auf Grundlage einer fachlich wissenschaftlich begründeten Analyse.